Ich habe mich sehr gefreut, dass ich Herrn Vondra heute Morgen hier im Plenum gesehen habe, und ich freue mich über das Signal der Ratspräsidentschaft, weiterzuarbeiten.

die Solidarität mit der tschechischen Ratspräsidentschaft unverzichtbar ist.

Wir leben aber auch, was die Umwelt und was das Klima angeht, auf Pump.

Die UNO, Ban Ki Moon, die Weltbank, alle sagen uns, dass das, was jetzt in China passiert, was in Südkorea passiert dass mehr als die Hälfte der nationalen Konjunkturprogramme dem Klimaschutz und der nachhaltigen Entwicklung gewidmet werden das Richtige ist und dass da die Zukunft liegt. Aber so viel Mut wird derzeit im Europäischen Rat leider nicht aufgebracht.